Señor presidente, no dudo de que la intención de reducir las emisiones en el transporte es sincera y compartida por la mayoría de esta Cámara, pero se trata de una hoja de ruta insostenible si supeditamos la transición verde al objetivo de reducir costes y aumentar los beneficios de las compañías privadas. Es insostenible ambientalmente, según la lógica del mercado, muy alejado de la sostenibilidad ecológica, como estamos viendo con la devastadora expansión de los biocombustibles o con el crecimiento desproporcionado de actividades como la aviación. Pero también es insostenible socialmente, porque no pueden generarse consensos hacia otro modelo productivo a través de privatizaciones o de la precarización de las condiciones de trabajo. Debemos romper la estrategia trazada en el Libro Blanco y reconciliar transición social y transición ecológica en las políticas de transporte de la Unión Europea.